Čisto slovensko zdaj. Ajde, zdaj pa greva. Marica, zdaj mi povejte, ka se kaj ste vi včeraj gledali? Pri, pri Palomi, ja, kaj samo res, jaz nisem, mi je manjkalo, no. nič nisem gledala, obe dve uri sta mi šli, ko sem pač na Koroškem še bila, no. Bilanco, ali ka? Bilanco Berenis, Berenis. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ljubi bog. ljubi bog. Ja. Zdaj se nič ne spomnim jaz. Zdaj se jaz nič ne spomnim, kako, kako je bratrancu ime? Črni, ja, oni črni, ne? Ko ima, ja. Ne recite. Da zanositi ne more, a ne, ker nima ... A tista, ko je bila zadnjič na zabavi zraven, a ne, ko ga je pač morala na stranišču čakati pa je pol znorela, da ... To? A ... Barbara je, Barbara, žena je Barbara, ja. Ja. Slaba vest, no, slaba vest, saj ... Eleno. Olivares. Ja. Ma zdaj tako ve, zdaj tako Diego ve za njo, glej, zdaj je ona se že splavala iz tistih krize. To je bilo dve uri ... oslarije, glej da. Ja, mi je bilo žal, nisem, nisem, pač ne morem, nisem mogla cajta, nisem mogla s cajtom priti skoz absolutno ... Če sem ... ja. Te je ura še, ja, točno tako. Pač. Bog pomagaj, no. Kruheca sem spekla. Ja, bom vam dala malo pol, en košček, tako dober ni, dober ni, ampak mi ga poglodamo, v glavnem. Glej, saj vseeno. Saj danes sem s kile pa pol, sem rekla, sem že kilo šla pirine moke kupit, ker s pol kile se mi ni splačalo, več je pa doma nisem imela, sem rekla pa pol kile pa pečica mora isto laufati ko pa za kilo pa pol, a ne. Po pa si dam noter v hladilnik, zrežem, spakiram, pa glej. Pa za en teden cel imam dosti, glej. Ja, Nino pa nisem vprašala. A zdaj ima kruh ali nima kruha, a ne, in ene papirje imam podpisane, no, tiste tudi, ne, in tiste moram tudi nekod, zdaj bi jo morala klicati, ker, ker pač moram tja, te bi morala tja peljati, ne. Ta kruh kupit iti pa se okrog peljati, ne. Ja, bom videla, no. Ker pač Borut ne zna kupiti si kruha tega. Pa če ji reče eni trgovki, da je to koroški kruh ali pa mislim, da se mu reče zadnji denar, ali? Zadnji dinar. Ja, je, ali? No, in to je vse. To pa ja menda en dec lahko kupi, ali kako, jaz ne vem, no. Ja, pač ne vem, no. Tja bom, tja bom ... Pa seveda gledam. Seveda sem gledala, ker sem prišla še glih, to, to sem pa gledala, da bom te tisti cajt doma, no, da bom saj to videla, saj sem prišla ob sedmih neki domov, da sem to ... Čakaj, ka pa se je že včeraj sploh dogajalo? Zdaj se ... Ja, ... Ja, samo jih ne je. ja, špuka ven. hvala bogu, da je tako brihtna, ampak se mi že zdi, da je ... Upam, da, upam, da je, da je igralka zdaj dobra, da, da res ni to tako nerazsodno se tako neka deluje, neka, ko neki ... A Martinka ima Voyo? ja, ko je oni v torbici, torbico ji je vzel. Jezus. A je? Pa če to jaz nisem videla. to je Martinka povedala, jaz sem mislila, ... Ja, pa ... Poglej pa, mater, butasto ni toti ded. Glej, kako je on to, on je to vse povedal, že naprej vedel, da baba tudi ni tako butasta, da bo mogoče v torbici imela kaj pa snemala. Ja, ja. Pa vseeno, verjetno bi on vseeno to pogruntal, da, glej, to je treba preveriti, no, kako ima. Ker to so ene tri korake spredaj take barabe, svetovne, no, glej. No, oni gostilničar pa neki, kaj jaz vem. Pa en kup denarja. Jaz mislim, da ona zdaj misli s tistim denarjem avto kupiti, ali kaj. Jaz mislim, zdaj bo zamolčala, oni tako ne bo upal kaj povedati, bo kolegico zajebala, pa tako ne bo ji dala denarja nazaj. Ja, naj bi, naj bi, no, glej pa ... Ja, ker ima ... Kupi, kupi si ga kao, kupi si ga, a ne. Ja. Samo tega denarja pa tam tudi ni bilo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pa nekaj je še iz blagajne pobral pa tako, izgleda, da že skupaj zbira, mogoče to ni prvič, da je, a, a ne. Da to redno lifra ven. Ma kako je težko take barabine dobiti, no. To ni res, no. Ja ... Ja, kako ji je pa ime? Poglej, kako mi ... V sekundi bomo pozabili celi film, zdaj je tako fajn, da komaj čakamo, jaz pa še za včeraj več ne vem, kaj je bilo. Kaj bo zdaj. En teden po tistem pa že tako več nič ne vem. Pa sem gledala ono Reko ljubezni pa sem gledala, kaj je že bilo? Kaj so že bile tiste nadaljevanke? Pojma nimam več. Vse pozabim. Hvala bogu, no. Tako da, vemo, da je bilo dobro pa fajn, fajn za gledati, a ne, pa da cajt zapraviva, a ne, to je to. Ja, to je važno, ne. A ste vi bili danes kaj na sprehodu? Daj, to ste zadnjič pekli čez vikend. Ja. Dol, tako. Tako. Zdaj imate pa nimate direktni recepti dol iz Googla, ampak imate malo svojega, malo onega in skombinirano, tako da naslednjič tako ne veste več narediti, ali kako? Ste, imate napisano, ste, torej je zdaj čisto vaš recept že postal? In kaj ste naredili? Pa kaj vi ste jih skuhali, pol ste jih zmleli, olupili, zmleli? Ali kako? Ali kako? Zmleli? S paličnim mešalnikom ste jih? Čorbasta. Pravilno. Pravilno. Orehe. Ja, tam bi rekla da je gre fajn, ne. Tako. Pa koliko, pol kile? Obrnite si ga kam, ke čisto tako bolj sebi. Tako. K ustom. Spasirati. Jezus. Ja. Jaz, da vas prekinem. To imam jaz tako, ko sito, pa sta dve, tu za nekaj za mleti. A ste, imate vi to? Pol pa tako okrog goniš pa bi mogoče tako grobo vi to naseckali na deski, pa noter, pa s tistim skozi tisto sito, da bi to. Za pasiranje, ja. Kaj bi bilo, ne bi veljalo? Ja, verjamem, bolj mehki so ko pa orehi. Ja, ja. Ja. Ja, seveda, seveda je. Ja, ja. Mandljev. Kostanji. Ja, ja, ja, ja. Ja. Na vroči biskvit? Pa kaj ... Ne, to ne bo. Ne bi. Ne bi. Pač bolj delati mora, izklaplja se, ne, drugo pa vse v redu. A še sploh niste, kako? A to ste vi danes delali? A niste to čez vikend delali? Ja, krasno, glih zdaj, ko boste fertik tega intervju, ko bo gotovo, bomo mi imeli ... Kostanjevo pecivo. Pridna. Kostanje jesti. Pa že, ker so oddaje pa ono kuhanje pa seveda in ... vidiš, pridna mama. Česa? Česa? Tako kot lojnica, no, neka taka maščobna ... Ja. Pa na glavi? to je v taki višini glih, da je tista kapa ga ... Mogoče je tudi zaradi tega dobil. Ja, ja. Pravilno. Pa ni imel kake tiste punkcije ali pa kaj, da bi mu prej kak vzorec vzeli? So? Pa to so piknili noter pa potegnili ven? Pa ga bolelo? Ja pač ja, injekcija, ko boli skozi kožo, pol ono že ni tako, ko tako ne količinsko ni nekaj veliko, ne, jemljejo. Ja. No, fajn, fajn. Zdaj si pa vi mikrofon malo bolj dol nagnite, zdaj je gor, v luft gresta z njim, takole. Tako, to, tako, tako! Tako! kregajte se s totim bogom tule. Poglej, pa tisti dan moraš iti domov, to je. Prevez naredili. A pa ima veš, da ima. Če ... Ja, ja. histološko, ja. Super. Glej, pogumen je, šel je ne pa naš Janez, ko ima spet grbo na hrbtu, takrat je imel bulo v velikosti jajce. Pa to se ja vidi, pa moteče pa pa ko ležiš, po mojem te tudi ... Sigurno, no, glej. Pa tudi ni fajn, če pol ti nekaj pritiskaš na tisto bulo, jaz ne vem. Ja, enkrat je že bil, zdaj pa. mislim ... Ampak je bilo lepo nekaj v ovojnici, da ni bilo nekam, kje razpredeno kam drugam, lahko pa tudi iz tega nastane kam drugam, glej. A je treba to riskirati pa čakati, a bo ali ne bo. Mene bi tisto, ne vedno, bolj matrala ... Kaj bo, kaj ne bo. A bo ali ne bo. No, izluščiti, ali? Ker kar noter je tako ko v enem jajčku. Čakaj, Peter je triinšestdeset letnik, ja? Ja. Isto ko Janez. Marija, bi morala Janezu slikati nagega v gatah, da bi te videl oni, kako lepotec je še za tega reveža. Suh je, ampak drugače bula pri buli nekaj, jaz ne vem, to je grozno, no. Veš, kake je to, to kake ima na rokah, kake bule, kake bule. Jaz ne vem. Bomo pa se, začne biti rdeče pa mu začne se gnojiti ven, pol mu pa ven steče, pol se mu pa že drugje začne delati, pa glej ... Ja, znotraj ven, tiste tablete bi moral jesti, a ne, da bi se znotraj ven čistilo telo, no, kaj jaz vem, ne, glej pa bi mogoče potem tudi manj bolečin imeli za putiko in kar naprej, glej. Pa je že enkrat rekel, da bo šel nazaj pa da bo le probal nekam to iti, evo, zdaj spet ne. To, on rabi človeka, ki mu za njem stoji in ga samo preganja, on rabi nekoga, da ga biča nonstop, da je on to sodeluje, če ga pa nekdo pri miru pusti ... Pa sem rekla: "Janez ti si tako priden, poglej, kako si moral delati." Je rekel: "Nadica, jaz sem največji lenuh na svetu, ti pojma nimaš, kar jih je bilo, največji lenuh, jaz funkcioniram samo takrat, ko meni nekdo za hrbtom stoji pa me preganja. Na šihtu, ko je šef za mano pa reče: "To pa to pa to naredi," vse naredim, ko sem jaz sam doma, ko jaz nimam več nad sabo nadzornega," je rekel, "ne naredim nič." Glih tisto najnujnejše, glej, in še tisto na stran da. In ... Ne, on sam sebe nekod ne zna ... Ne vem. Komandira, da mora to nekaj narediti, da mora sam tudi nekaj plan si narediti pa nekaj, kaj bo danes delal, kaj bo jutri delal, glej, da, da je nekaj koristen doma tudi, no. Ampak sam sebe ne zna on preganjati, no. Ma to do neke okužbe pride, glej, so smešni. Samo poglej te, ka hitro lahko pride do kakšne sepse, kako je, sploh si ne znaš predstavljati, tako ko je tisto Dragica tam rešila onega vodovodarja, glej, kako to hitro lahko gre, ko imaš neko odprto rano, to je dedi sploh resno ne jemljejo. Vidiš, to jaz tudi ne bi vedela, da je na odprto rano ne smeš šnopsa dati, ker pride do sepse, evo. Tudi s takega filma butastega se kaj naučiš. Ja. Ja, samo zakaj pride do sepse, če daš gor na odprto rano žganje? To, to je tudi, ne vem. Tako je tudi ona rekla, no, gledam ... Mogoče, da se one skupaj sprimejo, not pa ostane, svinjarija je pa že šla noter in ne more več ven. In pride zastrupitev, ali kaj, jaz ne vem. Pojma nimam. Kaj ste danes kuhali? Razen ... ljubi jutri morate pa kuhati, . Ja, jaz bi tudi tako najrajši, da bi dva dni bilo, glej, to ne moreš verjeti. Jaz tako dolgo nisem delala rižote, da sem danes zjutraj dala neko piščančje meso ven. Pol sem videla tamle kupček lisičk, sem mislila, kaj zdaj s temi lisičkami, ja, to bom pa jaz rižoto naredila pa not zraven te lisičke dala, ker jih ni bilo preveč, bile bi mogoče za v juho ali pa tako za k rižoti zraven za. In in je bila tako dobra rižota, no, tako da ne moreš verjeti. Pa malo tega radiča, malo imam rdečega, tistega sem zadnjič kupila, onega sem pa tako od Jankota prinesla, ta zelenega, pol pa malo tako skupaj zmešam pa ful na tanko narežem. Tako kot tiste drobne rezance, to ne moreš verjeti kako tanko. Pa ne da jih pustim solato tako dolgo, ampak jo še počez, jaz že v skledi zrežem solato. Pa topli krompir, pa z roko mora biti zmešano, in potem je to tako dobro, da poližemo skledo in amen. Tako da ne vem, zdaj če bo, če za večerjo to ne bosta jedla, bom jaz bek vzela in jima to za večerjo, pa bom dala ven na klimo, tam naj je na hladnem, ker nimam placa tu noter dati v hladilnik. Samo klima je pa zakon, vi imate pa balkon. Recimo, ko imate odprtega, mi ne, no. Moraš dati na klimo, razen če bi švajger kaj noter poknil, zdaj, glej, to ne vem, ampak, ni drugo se ne more zgoditi, pokriješ pa gotovo. Zvečer bi pa lahko jaz danes žgance skuhala. Nimam kislega mleka, bo navadno mleko, glej, ker imamo tako navadno, tudi dobro, no. Pa bo, pa je, bo krasno, to bo pa ostalo za jutri, ker imam pa jutri ob enih masažo. Nohtov pa nisem klicala danes, ker sem rekla, glej, ne vem, kdaj se bova z Marico, ob osmih z Marico komaj vstali, ne more zdaj matrati tu že z nekimi pogovori. to je ob devetih imam jaz kao nohte, niti ne vem, a jih imam ali jih nimam, pol sem mislila, bom poklicala, če da vidim, če se kdo javi, ker če se bo kateri javil, torej delajo in potem Natašo dobim pa ona reče: gospa Nada, zdaj pa." Sem rekla: "Kaj vi delate?" "Ja, tako veste, da ne delamo, da smo zaprli." Sem pa rekla: "Daj, pa probajte." sem rekla: "Jaz bi jutri morala ob devetih imeti uro." Je rekla: "Zdaj Katja tako ne more priti, ker je iz druge občine, ker je Hoče." "Ne," je rekla, "bom videla drug teden, kako se bo, se kaj sprostilo, pa bom vas poklicala pa bom vam jaz naredila, ne." Tako da glej, jaz imam že pol metra dolge. Ja, tako je. Ja zdaj ne moreš nekaj drugega, glej, ali boš na črno nekaj, ko tudi ne bi zdaj hodila nikamor. Če se meni zlomi, mene ne moti, malo se že tako lahko pobrusim tudi, da si malo skrajšam. Kako? Ja, spodaj so tudi, pa vidi tam spodaj je moj noht, ne. Gor čez je pa gel, pol pa z mojim raste zraven, a ne. Seveda, seveda, ja, ja. Ja, seveda, da so moji tu spodaj. Zdaj imam že tako dolge. Samo če bi pa zdaj gel dol vzela, imam pa spiljene dol, ne, ker ti dol zbrusi, pol je pa to tako tanko ko peresce, to si jih polomiš v sekundi, ne. To je ne moreš pol. To traja tako, da ti cela dolžina ven zraste, da se pol so tvoji nohti spet, ne. Ja, dolgo gre zraven. Ne uničijo se recimo, ker se ne morejo. Ker to ni, to je roževina, to ni nekaj živega, ne, noht, ne, ampak je dol zbrušen in je stanjšan in zaradi tega je tako občutljiv. Ko pol rečejo "čisto uničene nohte imam", "ja, tanke imaš, to je to, ne". Absolutno. Tako, pol je pa spet tvoj noht, no, glej, saj. Pač zdaj, ko se navadiš delati z dolgimi nohti, naj pač naj bojo dolgi, no, ka zdaj. Ma ja. Tako da. Ja. Te bova pa midve danes res. Jaz bom vmes nekje, od štirih do šestih tako. Imate vi polento? Imate polento. Če ne, bi vam jaz jo dala, ker imam, sem zadnjič dve kupila. Da ste hitro fertik, no. Samo ne vem, kaj še imam, a imam en gres kilski tudi. To ne vem. koruzni, ja. Tisti tudi, ne vem, mi je včeraj Rene gor prinesel ga s kleti, sem rekla: "Pa saj ne moremo mi šparati zdaj tistih kozlarij v kleti." Ja. Pač. Jemo pa bolj, kar smo doma, jemo pa bolj. Mislim tudi otroci, glej, onadva itak se morata nažirati, dobesedno, no. Rene je tudi doma, seveda. Rene je tudi doma. On je prej vmes med kosilom, preden sem jaz pripravljala, pomivalca mi je dal prati pa posesal je, pol je šel pa neke trenirati noge. Samo na noge delati, ne. Telovaditi. Saj sem rekla: "Zdaj bova eno uro samo tebe šimfali." Je rekel Žan: "Mene lahko tudi." Noge delati. Že tako crknjen pride noter, ko se mi zdi, ja. Samo noge telovadi, pol sem jaz med kosilom zraven, jaz naredila eno kuro telovadbene. Moram, moram. Pa mažem se, Marica, vsak večer se namažem, sem že kar na prt spravila maščobo, ko ne moreš. Olivno olje pa šentjanževo travo noter namočeno, glej. Ampak ni tako obarvano, obarvano pa ni zaradi tega, ker sem jaz imela posušeno šentjanževko. Saj je cvet, seveda je cvet, samo posušenega sem not dala in se izgleda ne izluži tisto barvilo, da bi bilo to nekaj rdečega. Danica je pa bek poknila tisto, stran vrgla, no, tisto olje šentjanževo, je rekla: "Se mi je zdelo, da bi lahko bilo že prestaro." Pa ja rekla: "Veš, kako rdeče je bilo, pa sem ga bek vrgla." Sem rekla: "Pa kaj si ti nor, jaz ga nikjer ne dobim, ker suhe šentjanževke, mislim, da še imam nekje, samo ne vem, koliko je pol zdaj, ampak ni važno." Jaz sem rekla: "Navlažim kožo, mažem si kolena, gležnje, kolk, zapestja, glej, briga me, glej." Pa pol pa pižamo oblečem, pa še vseeno nekaj napačem nekam jaz, ne vem, še vedno mi nekaj dol kapne, ker imam. Pa kaj zdaj, briga me, sem rekla, sem rekla, a smrdim po tistem olju ali ne smrdim, mi je vseeno, glej. Nobenega vonja nima. Sploh vonja nima, meni se zdi, da sploh vonja nima. Nima, vonj mene sploh ne moti, jaz ne vem, mogoče kdo drug voha, jaz ne. Jaz ga ne voham, no, enostavno, ne. Meni je krasen. Ja, moram, pa moraš, no. Če se mi zdi, če me to telovadba ne bo rešila. Pa vaje. Da bom jaz mišice okrepila. Pol jaz ne vem, kaj bi me lahko rešilo. Kaj se bi me še lahko rešilo ... Da tudi samo prehranska dopolnila ješ pa nič ne delaš, absolutno ne. Ne. Ob pol sedmih sva rekla z Žanom, mislim Žan je prej šel na , jaz že vmes vmes, Leti gor pa dol nazaj. Glej ... Ja, samo je zgubil kar nekaj kil zdaj že pa se mi zdi, da mu same mišice, zdaj ima ta lepe postave, oba tako. Rene pa pred kosilom je spil, ne, pol ure prej, da je lahko Žana dočakal, da pride nazaj, da smo skupaj kosilali. Neke sadje pa jogurte pa proteine noter, dobro ko šus nov, glej, vanili proteine, to je tako dobro za piti, jaz vam ne znam povedati, samo niti koštati ne smem, tako da, redilno, glej. Da sem jim prav zavistna, da lahko to vse požrejo. Oni pa to morajo, torej koliko delajo, da da je vse premalo, glej. da ti migaš. Res. Gibanje, gibanje je ... še enkrat. Ja, absolutno, no. Malo klepetale. Ja, ja. Mine pa nikamor ne, žejni sva. Ubogi retoriki, ubogi retoriki. Ja, ja. Ja, sigurno, sigurno, glej. Moraš. Moraš, ni druge. A ste rekle, da danes še greste kam, ne? Popoldan? Pa ni važno. Malo se tako obrnite, dajte gor v luft. Mogoče bolj proti, direktno proti ... Proti ustom, glih toliko, da ga požrem, a ne, no. Tu sem gledala v Tuševih nekih prospektih, moram iti maline imajo poceni, ste videli? Vi ste to zasledili? Od danes naprej. Od danes je osemindvajseti, ne? Danes ima David rojstni dan pa Cveto. Ne, ne ne upam, Davidu, ja. Cvetanu pa ne upam, ker, glej, bog pomagaj, no, glej, ne bo imel sranje pa brez veze. Ja, absolutno je to tako.